Mais plus que d'une nouvelle stratégie, ce dont les RUP ont désormais besoin, cest de mesures concrètes, rapides et efficaces pour l'emploi des jeunes, pour la pêche, pour leur accès à tous les programmes horizontaux de l'Union et aux réseaux transeuropéens de transport, de l'énergie et des télécommunications.

à nos situations particulières, comme l'autorise le traité. Ce que j'appelle la culture RUP doit être mieux irriguée et mieux partagée au sein de toutes les politiques de l'Union, au sein de toutes les directions générales, ce qui n'est, vous en conviendrez, pas toujours le cas. La question qui, de mon point de vue, est essentielle, est celle de la nécessaire transversalité et de la mise en cohérence des politiques européennes. Car il n'est pas cohérent que les efforts importants déployés, d'un côté, dans la politique de cohésion par la commissaire Crețu, dont je veux saluer, ici, l'engagement, se trouve annihilés, de l'autre, par d'autres politiques, par d'autres commissions

C'est précisément ce qu'il faut corriger.

Je pense à la politique commerciale et aux accords de libre échange qui, vous le savez, sont très souvent dévastateurs pour nos économies fragiles et qui doivent, de notre point de vue, prendre en compte en amont, dans la négociation même, les intérêts de nos productions, comme le sucre pour La Réunion, la banane pour les Antilles et le lait pour les régions ultrapériphériques portugaises et espagnoles, qui sont d'ailleurs, déjà, très fragilisées par la disparition des quotas.

2020. Je veux vous dire notre inquiétude sur son risque de dénaturation par rapport à ces objectifs de solidarité. Je veux vous dire que, si les instruments financiers venaient se substituer aux subventions, les objectifs que nous posons pour les régions ultrapériphériques seront alors très difficilement atteints. C'est pourquoi, dans l'avenir de la politique de cohésion, les régions les moins développées d'Europe, comme les régions ultrapériphériques, quelle que soit cette politique, devront être sanctuarisées.